Bei der Fluggastdatenspeicherung, dem EU PNR, ist klar Das Europäische Parlament, der zuständige Ausschuss, der Ausschuss für Justiz und Inneres, hat im Herbst 2013 den Vorschlag komplett zurückgewiesen aufgrund der Tatsache, dass er ihn für unverhältnismäßig erachtet hat. Nun hat der Berichterstatter, der den damaligen Vorschlag gemacht hat, den Vorschlag wieder eingebracht, er ist fast unverändert.

Ich würde Sie alle bitten, darauf hinzuwirken, dass jeder Vorschlag zur Datenspeicherung mit diesem Grundsatz vereinbar ist.